Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn die EU ein Global Player sein will, muss sie den digitalen Handel unbedingt regeln. Es braucht ein faires, zeitgerechtes System, das sowohl den Fluss von Daten ermöglicht, als auch gleichzeitig unsere hohen europäischen Datenschutzbestimmungen nicht aufweicht. Der Datenschutz in der EU ist nicht verhandelbar. Zu beachten ist, dass die digitale Kluft nicht nur zwischen Industrie und Entwicklungsländern, sondern auch in entwickelten Staaten überbrückt werden muss. Allen Bürgerinnen und Bürgern muss der Zugang zum Internet ermöglicht werden. Fragen zur Durchsetzung von Kunden und Verbraucherrechten, aber auch zur Datensicherheit bei Online Käufen, zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft sowie zu den neuen Beschäftigungsverhältnissen gilt ist dringend zu beantworten.